Som rád, že prejednávané dve správy a rezolúcie túto perspektívu potvrdzujú a aj to, že belgické predsedníctvo zaradilo proces pokračovania rozširovania Únie medzi svoje priority. Pre Albánsko bude najdôležitejším zabezpečiť trvalú stabilnú demokratickú vnútropolitickú situáciu v krajine.

Avšak bez regulérneho fungovania demokratických inštitúcií a dialógu na ich pôde bude ťažké zabezpečiť ďalší postup vpred smerom do Európskej únie. Všetky sporné politické otázky, aj tie, alebo hlavne tie, čo pretrvávajú od parlamentných volieb v minulom roku, možno riešiť a vyriešiť iba v súlade s ústavou a s rešpektovaním právneho poriadku v krajine.

Pre Kosovo sa európsky proces už začal, ale bude to určite pochod na dlhú vzdialenosť.